No stále odmietame vidieť nielen neplatenú prácu, ktorú vykonávajú ženy matky v oblasti starostlivosti o deti, členov rodiny a domácnosť, ale aj významnú úlohu rodičov pri zabezpečovaní kvalitného vzdelávania a výchovy detí. Náš pracovný trh aj dôchodkové systémy trestajú otcov aj matky, ktorí sa rozhodnú vychovávať deti. Čas, ktorý im venujú, je prekážkou pre zamestnávateľov a vedie k nižšiemu platu a dôchodkom. Byť rodičom sa neoplatí. Riešením nie je individualizácia politík, ale family mainstreaming. Každá politika má dopad na rodinu, a ten treba kvantifikovať dopredu. Len tak môžeme robiť politické rozhodnutia, ktoré povedú k zlepšeniu situácie rodín a omladnutiu Európy a udržateľnej prosperite.